Navkljub ameriško-evropski agresiji na Srbijo leta devetnajststo devetindevetdeset, ki je bila izvedena zgolj in samo z namenom ustanovitve ameriške enklave na Balkanu, je Mednarodno sodišče v Haagu leta dva tisoč deset, ko je odločalo o Deklaraciji o neodvisnosti Kosova, odločilo, da Deklaracija pomeni zgoraj izraz želja neke skupine in nič več. deklaracija je torej spisek želja, ki pa morajo biti, potrjene s proklamacijo. Tega pa ni bilo. Zato je potrebno soglasje Srbije, ki ga pa ne da. V ozadju priznanja se skriva zahteva pakta Nato, da oslabi Srbijo, in naredi na Balkanu svojo, tretjo albansko državo, četrta pa naj bi bila Slovenija. To je bilo razvidno že ob napadih na Zvezno republiko Jugoslavijo leta devetindevetdeset. Kot je povedal David Kilcullen, sledi, da je Srbija za Nato daleč bolj nevarna, kot teroristi Al Kajde, Al Nusre, Isisa in vseh terorističnih organizacij skupaj. Zračna kampanja zveze Nato na Jugoslavijo je v osemindvajsetih dnevih intervencije na Kosovo leta devetindevetdeset imela devetnajst tisoč štiristo štiriinosemdeset letalskih napadov, v povprečju dvesto petdeset dnevno. V Libiji leta dva tisoč enajst je bilo devet tisoč sedemsto napadov v dvesto petnajstih dneh. To je petinštirideset na dan. V Afganistanu šest tisoč petsto napadov, torej nekako triinosemdeset dnevno. V devetih mesecih zračne kampanje je imelo letalstvo ZDA v Iraku in Siriji skupaj dva tisoč sedemsto šestindevetdeset na letov, kar je malo več kot deset dnevno. Torej je bilo potrebno Natu več zračnih napadov, kot tistih na Libijo, Irak, Sirijo in Afganistan skupaj. Šlo je še za en kolonialni napad na suvereno državo z namenom, da se ustvari marionetna država, v kateri bodo lahko velike sile izkoriščale vsa bogastva po lastnih željah. To je bil razlog za tako imenovano državo Kosovo in se zato, in zato Slovenija mora izstopiti iz te združbe. Konec koncev ne bo edina, vedno več jih je. Hvala, gospod ...